A jelentést szavazatommal támogattam, és gratulálok a jelentéstevőnek, illetve mindazon kollégáknak, akik részt vettek ebben az igen fontos munkában. Egyetértek az Ukrajnának folyósított makrofinanciális segély további folyósításával, elsősorban azért, mert ez kulcsfontosságú eszköze a háborús nyomás alatt álló, változatlanul gyenge lábakon álló ukrán gazdaság stabilizálásához. Ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az uniós segítség valóban ösztönözze az ukrán reformfolyamatot, és az ukrán fél maradéktalanul teljesítse ezzel kapcsolatos vállalásait. Az Európai Unió ukrán parlamenti társulási bizottságának alelnökeként a helyszínről is jól ismerem a korrupció elleni harc ellentmondásai és a reformok lassúsága kapcsán felmerülő számos problémát, és méltányolom az erről itt, az Európai Parlamentben is megfogalmazott aggályokat. Mindemellett a három uniós intézmény közös nyilatkozata az ukrán féllel szemben a kondicionalitás érvényesítéséről és szigorú ellenőrzéséről, valamint az ukrán partnereink folytatódó reformerőfeszítései így legutóbb a Verhovna Rada régóta várt határozata a magas szintű korrupcióval foglalkozó törvényszék létrehozásáról megítélésem szerint kellő garanciát nyújtanak az EU által nyújtott makrofinanciális segélyek hatékony és szabályszerű felhasználására.